herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála

á þingskjali átta hundruð níutíu og fimm þetta frumvarp er í sjálfu sér sáraeinfalt það hefur verið flutt hér þrisvar á þremur þingum áður á á hundrað þrítugasta og sjötta hundrað þrítugasta og sjöunda og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn atli gíslason birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir helgi hjörvar siv friðleifsdóttir þór saari magnús orri schram árni þór sigurðsson þráinn bertelsson og ólöf nordal í hundrað tuttugasta og sjöttu grein laga um meðferð einkamála sem fyrst voru sett hér ný lög um nítján hundruð níutíu og eitt eru rakin skilyrði gjafsóknar en gjafsókn er þegar ríkið greiðir kostnað einstaklinga af því að bera mál upp fyrir dómstólum annað hvort til þess að sækja mál eða verja eins og við vitum er aðgengi að dómstólum mannréttindi og mjög mikilvægt að efnahagur skerði ekki það aðgengi í málum sem hafa almenna þýðingu það var því miður gert með lagabreytingu tvö þúsund og fimm með lögum númer sjö tvö þúsund og fimm að þá var felldur

hefur verulega almenna þýðingu eða varðar verulega miklu fyrir atvinnu félagslega stöðu eða aðra einkahagi sækja ára það var gagnrýnt harðlega á þeim tíma að þetta ákvæði var fellt úr lögunum það hafði þá verið í lögum um tólf ára skeið án nokkurra vandkvæða ástæða lagabreytingarinnar þá var sögð að ákvæðið væri afar víðtækt og það væri ekki forsvaranlegt að ríkið væri að kosta málshöfðun eða málsvörn einstaklinga af almannafé á grundvelli svo almenns ákvæðis

fimm þrengi verulega að möguleikum almennings til þess að leita réttar síns með málshöfðun gagnvart stjórnvöldum og opinberum aðilum í málum sem geta varðað einstaklinga og almenning miklu slíkar takmarkanir eru að mati flutningsmanna í andstöðu við hefðir sem hafa verið að þróast í öðrum lýðræðisríkjum við leggjum því til að aftur verði tekið í lög það ákvæði sem fellt var úr og er hér að finna í b lið í fyrstu grein

þar segir með leyfi forseta gjafsókn verður aðeins veitt ef málstaður umsækjanda gefur nægilegt tilefni til málshöfðunar eða málsvarnar og öðru hvoru eftirfarandi skilyrða er að auki fullnægt síðan er það b liðurinn sem er þessi viðbót og það er þá annað skilyrðið að úrlausn máls hafi verulega almenna þýðingu eða varði verulega miklu fyrir atvinnu félagslega stöðu eða aðra einkahagi umsækjanda auk þess herra forseti er í a lið gerð sú breyting á að í stað þess að þar standi að efnahag umsækjanda sé þannig háttað og svo framvegis komið orðið fjárhag en það er ekki aðalatriði sú rýmkun sem hér er lögð til felur í sér að gjafsókn verður möguleg í málum sem eru mikilvæg réttlætismál fyrir hagsmuni einstaklinga og almennings svo sem mál sem varða heimtu skaðabóta fyrir varanlega örorku þegar örorka er mikil en aflahæfi verulega skert mál sem varða lífeyrisréttindi atvinnuréttindi eignarréttindi mál sem varða bætur fyrir missi framfæranda mál vegna læknamistaka mál um réttindi sem varða friðhelgi einkalífs og önnur mál sem varða hefðbundin mannréttindi þá gæti gjafsókn samkvæmt þessu frumvarpi verið veitt í málum einstaklinga gagnvart stjórnvöldum herra forseti í greinargerð er bent á að verði frumvarpið að lögum þurfi að breyta ákvæðum reglugerða en það má segja að það séu sjálfsagðir hlutir ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta frumvarp eins og ég segi er það nú í fjórða sinn sem það er lagt hér fyrir þingið það er mjög mikilvægt að hrinda þeirri aðför sem var gerð að gjafsókninni á árinu tvö þúsund og fimm hér er ekki um það að ræða að það sé verið að kalla eftir auknum fjárveitingum til gjafsóknar heldur aðeins að skilyrðin verði rýmkuð til þess sem þau voru um tólf ára skeið frá nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og

mundu eftir sem áður þurfa að duga fyrir þeim gjafsóknum sem nefnd sem fjallar þar um gjafsóknarnefnd tekur ákvörðun um en henni er ætlað að starfa eftir fastri fjárveitingu auðvitað er það svo herra forseti að fjárveitingar til gjafsóknarmála hafa á síðustu árum verið skornar niður eins og margt og flest í rekstri ríkisins en það má benda á að kostnaður vegna gjafsóknarmála fellur yfirleitt ekki

að eftir eitt eða tvö ár verði ríkissjóður vonandi betur í stakk búinn til þess að mæta mögulegum auknum útgjöldum í þessu skyni sem eru eins og ég segi nauðsynleg til þess að tryggja mannréttindi þau sjálfsögðu mannréttindi að menn geti borið upp mál sín fyrir dómstólum og efnahagur standi þar ekki í vegi ég legg svo til herra forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar